Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Ich bin froh darüber, dass wir heute diesen Jahresbericht diskutieren können, und das in Anwesenheit der Hohen Beauftragten Vizepräsidentin der Kommission.

Wir sagen, wir haben zu viele Strategien, aber keine Strategie.

Sie sind jetzt seit drei Jahren im Amt, mussten in dieser Zeit einen Auswärtigen Dienst aufbauen, und in dieser Zeit kann nicht alles geleistet werden.

Ich meine, dass diese Frage, die damit zu tun hat, dass wir eine vorwärtsweisende präventive Strategie entwickeln müssen, auch bedeutet, dass die Synergieeffekte zusammengefasst werden müssen, die aus den drei Hüten entstehen Vizepräsidentin des Rates, Hohe Beauftragte und Vorsitzende des Außenministerrates und dass diese Strategie weiter fortentwickelt werden muss, um diesen drei Aufgaben gerecht zu werden und Führung zu erreichen. Dabei sehen wir ja, dass es schwierig ist, denn leider Gottes ist die Außen und Sicherheitspolitik immer noch ein Bereich, der im Wesentlichen Einstimmigkeit im Rat erfordert daher auch die Schwierigkeit, das dann wirklich operationell zu machen. Aber ich glaube auch hier, dass dies unter Nutzung des Dienstes und der Bereitschaft zur engen Kooperation, der Synergieeffekte zwischen Auswärtigem Dienst und Kommission, wo Sie ja in der Lage sind, in beiden Institutionen führend tätig zu sein, weiter vorangebracht werden kann. Ich halte das für eine ganz entscheidende Frage, dass wir eben nicht nur reaktiv tätig sind, wo wir jetzt erfolgreich sind, sondern hier strategisch nach vorne gehen können.

gemeinsam Dinge zu tragen, hier nicht vorangehen können.

Wir haben hier wichtige Fragen zu lösen, die mit den externen Finanzinstrumenten und deren demokratischer Kontrolle und Entscheidungsmöglichkeiten verbunden sind. Ich hoffe, dass Sie uns helfen können, hier in den nächsten Tagen und Wochen eine Lösung zu finden.